Pane komisaři, já děkuji za Vaši otevřenost ke zlepšení spolupráce mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Opakovaně jsme dnes slyšeli požadavek na to, aby Evropský parlament byl plně a okamžitě informován o sjednávaných dohodách tak, jak to vlastně předpokládá Smlouva o fungování EU, a tyto informace má Evropská komise podávat iniciativně, ne až na vyžádání.

Jde především o to, že Evropský parlament má velkou zodpovědnost, o některých smlouvách hlasujeme a v některých máme pravomoc konzultační. A občané, kteří nás volí přímo, nás vnímají jako ty, kteří tuto odpovědnost mají a musí naplnit. A jestliže je nechceme zklamat, jestliže chceme, aby občané respektovali rozhodnutí Evropské unie jako celku, pak musí toto rozhodování být transparentní. Pane komisaři, já bych Vám chtěla říct, že to není jen náš požadavek, ale Vy zároveň můžete vnímat, že si tím Evropský parlament bere také větší odpovědnost, a to by mělo být pro Vás povzbuzení.